Dołączam do apelu moich przedmówców wyrażających obawy o los grup mniejszościowych w Indonezji, które doświadczają przemocy i dyskryminacji ze względu na przynależność religijną lub kulturową. Indonezja to przecież kraj z długą tradycją pluralizmu i społeczeństwa obywatelskiego, który dawał wcześniej przykład wysokich standardów wielu krajom w regionie i poza nim. Ratyfikowanie przez Indonezję podstawowych porozumień dotyczących praw człowieka, jak również wybór jej na członka Rady Praw Człowieka ONZ są osiągnięciami bardzo docenianymi w Europie i na świecie. Dziwi mnie zatem, że Indonezja, będąc nowoczesnym i postępowym krajem, nie zauważa i nie reaguje na powtarzające się incydenty przemocy wobec mniejszości religijnych takich jak ahmadyjczycy, chrześcijanie, buddyści i bahaici, którym powinna gwarantować wolność wypowiedzi i wyznania. Uważam, że brak poszanowania dla wolności sumienia w Indonezji powinien się spotkać z ostrym sprzeciwem całej wspólnoty międzynarodowej, a szczególnie Unii Europejskiej.